er formaður álfheiður ingadóttir varaformaður og lilja rafney magnúsdóttir ritari frá þingflokki hreyfingarinnar þór saari er formaður margrét tryggvadóttir varaformaður og birgitta jónsdóttir ritari